Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Ihren lebhaften Beifall.

Aber ganz sicher gibt es auch Kolleginnen und Kollegen in unserem Haus, die ganz anderer Auffassung sind. Ich erlaube mir zu sagen, ich gehöre zur ersten Gruppe.